Pourtant, après plus de 60 ans de vie commune, le dogme d'un budget aux alentours de 1 du PIB n'est absolument pas remis en cause.

Ah oui, certainement! C'est un fait pour certains États, la quête du Graal, c'est la diminution de leur contribution nationale.

La tâche du président du Conseil n'est pas simple, mais il a tout notre soutien, tout comme la Commission. Pour résoudre la quadrature du cercle, un seul combat celui des ressources propres. Avec les ressources propres, jadis marque d'identité, les contributions nationales seront réduites c'est d'ailleurs la solution gagnant gagnant qu'a évoquée Mme la Présidente tout à l'heure. L'Union sera aussi renforcée, avec plus d'autonomie financière pour répondre aux priorités des Européens.

Dépecé de sa philosophie originelle, notre système de financement vit une crise existentielle. Soyons clairs sans réforme, il risque d'emporter dans sa chute tous les espoirs que nous fondons sur notre Union. Chers collègues, le sommet de ce 20 février sera crucial. Crucial pour mesurer la réalité des ambitions des États avant le grand face à face avec le Parlement. En tant que négociatrice pour le Parlement, je m'engage à défendre cette réforme pour le bien de notre Union et des citoyens européens.